Suntem cu toții de acord că viitorul aparține tinerilor, însă, din nefericire, la nivelul Uniunii Europene, aceștia au fost cei mai afectați de criza economică și problemele structurale ale pieței muncii. În unele state membre, situația este alarmantă și consider că este strict necesară adoptarea imediată a unor măsuri pentru îmbunătățirea situației acestora atât la nivel comunitar, cât și la nivel național. Recomand ca țările membre să acorde o atenție sporită acestei categorii a populației și să includă în structura viitoarelor cadre strategice naționale axe bine finanțate și special dedicate ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. Trebuie să profităm de toate oportunitățile oferite de către programele și politicile comunitare și, astfel, să asigurăm un viitor prosper și fără incertitudini tinerilor europeni.